Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Nisem pričakoval, da bom tako hitro na vrsti, ampak očitno uživa ta minister zelo veliko podporo koalicije, ki ga zelo zavzeto zagovarja, očitno noben nima nekih argumentov, ki bi jih izrazil v podporo temu ministru, tudi sam moram reči, da sem zelo skeptičen glede kandidature dotičnega doktorja Iztoka Puriča, ki bo zavzel resor za katerega vsi ugotavljate, da je zelo pomemben v tam trenutku. Že v prejšnjem mandatu je bilo veliko opozoril na to, da se na tem resorju stvari ne odvijajo tako, kot je bilo pričakovanje v tem državnem zboru, predvsem pa, kot je bilo pričakovanje med lokalnimi skupnostmi, ki so na neki način tiste ključne porabnice tega denarja, ki prihaja iz evropskih virov in, glede na to, da verjetno vsi poslanci, ki imate poslanske skupine, se srečujete z lokalnimi skupnostmi, z njihovimi predstavniki, z razvojnimi agencijami, ste verjetno vsi imeli zadostno število informacij, kako potekajo stvari na tem resorju. Navkljub vsem opozorilom v tem državnem zboru, ki so bila namenjena prejšnji vladi, prejšnji ministrski ekipi, ministrici, ki je to vodila, se stvari dejansko niso spremenile. Še več, na koncu zdaj ugotavljamo celo, da nas je marsikdo iz tega resorja dobesedno zavajal s podatki. Kot rečeno, kdorkoli se je srečeval z nivojem lokalnih skupnosti in razvojnih agencij, je vedel, da so te informacije nepravilne oziroma napačne in da gre za zavajanje, vendar se vlada navkljub opozorilom navkljub sejam matičnih odborov in tudi seji v državnem zboru, ki je obravnavala to tematiko, njihovo delovanje praktično ni spremenilo. In zdaj postavljate na to mesto nekega gospoda, ki ste ga vzeli iz, bi rekel faze upokojenstva, kar pomeni, da odžirate neko, delovno mesto nekemu mlademu sposobnemu, bi rekel, strokovnjaku, ki bi ga lahko dobili v, v nekem, primernem naboru in, dajete človeka, ki bi na neki način bi bilo še razumljivo, če bi izhajal iz nekega tega področja, iz neke res javne uprave, ki bi se ukvarjala s področjem, črpanja evropskih sredstev, ki bi imela neke izkušnje mogoče iz širše lokalne samouprave, ki bi delovala v nekih razvojnih agencijah, a katerih kateri koli kateri bi mogoče pridobila izkušnje iz tega naslova, ali pa po drugi strani, ki bi izvajala neke projekte skozi črpanje evropskih sredstev. Ne pa nekoga, ki je bil dobesedno direktor nekega javnega zavoda, v neki vati, ki se ni ukvarjal praktično z nobeno povezavo z okolico, predvsem je bil, zadolžen za črpanje nekih sredstev, ki so bila namenjena skozi proračunske postavke. Nikoli ni deloval na trgu, ni mu bo bilo potrebno skrbeti za noben širši razvoj. Tudi tisti kadri, ki so bili tam zaposleni, so bili v bistvu skozi neke normalne razpise pridobljeni, niso bili podvrženi nobeni posebni presiji, da morajo nekaj dodatnega narediti. In zdaj vi, na neki način dajete nekoga, ki je upokojenec, ki je že odklopil od nekega, bi rekel, delovnega ritma in ga dajete v neki resor, kjer je, kot sami ugotavljate, vse narobe, od informatike do, bi rekel, delovnih odnosov, do izvajanja praktično vseh, nalog, ki bi jih moralo, moral ta resor opravljati, in pričakujete, da bo to uredil v najkrajšem možnem času. Ne ... Mi smo vsi bili prepričani, da bo prejšnji minister, ki je imel vsaj do neke mere, izkušnje kot, bi rekel, predstavnik lokalnih skupnosti kot župan, bil je vpet v črpanje evropskih sredstev, vedel je, kje so ovire, vedel je, kje so težave, ki jih ima ta resor, pa vseeno, v treh mesecih praktično ni uspel nič premakniti. Ne ... Zdaj pa greste v, v bistvu, še slabšo rešitev, ki bo kvečjemu povzročila sive lase predsedniku vlade, pa verjetno tudi še komu drugemu in na tak način, se bojim, da bo črpanje evropskih sredstev ne pospešeno, ampak se bo še na neki način zaustavilo, kajti težko si predstavljam, da nekdo, ki je z, z v tem trenutku upokojenec, pozna, bi rekel, paleto težav, ki so na tam resorju, urgentno za odpraviti. Kot pravim, prejšnji minister je vsaj na videz deloval, da te stvari pozna in da bo to na neki način odpravil, pa mu ni uspelo, in s tega vidika, sem jaz zelo zaskrbljen za nadaljnje korake, ki bodo s strani konkretnega ministra, ki bo verjetno v tem državnem zboru kasneje izvoljen, čeprav kot vidim, ni neke hude želje, da bi ga zagovarjali oziroma, da bi mu vsaj pot tlakovali z nekimi dobrimi željami. Večina tistih, ki so se do zdaj oglašali, je bila v smeri, da je to predvsem lahko težava in da je izbira prej napačna kot kot pa dobra. Tako da popotnica za tega ministra ni dobra, tudi s tega vidika, da je na hearingu večinoma govoril o tem, da se bo o vsem še podučil, da ima sicer voljo delovati, ni pokazal pa nobenega znanja o tem resorju, niti neke velike želje, da bi karkoli spremenil, tako da, jaz upam, da veste, kaj boste potrdili, in da se tudi zavedate odgovornosti, ki jo boste imeli verjetno čez kakšne dva, tri mesece, ko bomo ponovno v tem državnem zboru verjetno govorili o novem ministru, ki naj bi uredil razmere na tem resorju.